Erstens, den Streit um die sogenannte Zwischenkategorie, der sehr stark auch an nationalstaatlichen Grenzen entlangläuft.

Wenn das System so eingerichtet ist, dass sich eine Dauersubventionsmentalität entwickelt, ohne dass Anstrengungen der jeweiligen Regionen notwendig sind, um entsprechende Mittel zu erhalten, dann hielte ich eine solche Zwischenkategorie für eine regelrechte Katastrophe, weil sie ein Spaltpilz ist, und nicht für sinnvoll. Ich halte es aber für sehr sinnvoll, dass Ziel 1 Regionen, die aus dem Ziel 1 herausfallen, noch eine besondere Förderung erhalten. Ich hielte es auch für sinnvoll, dass eine Region, die aus besonderen Gründen in finanzielle und wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist, ebenfalls gefördert wird.